Pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel! Chciałem powiedzieć, że gdyby jednym zdaniem chcieć podsumować pani wystąpienie, można by powiedzieć, że jest to urzędowy optymizm. Ale myślę, że Europa, że nasi wyborcy oczekują konkretów, oczekują prawdy. Polityka poznaje się nie tylko po tym, o czym mówi, ale także po tym, o czym nie mówi i zabrakło mi w pani wystąpieniu spraw, które bulwersują znaczącą część europejskiej opinii publicznej, także opinię publiczną w moim kraju.

To jest pewna rzeczywistość.

Czy nie jest tak, że władze Iraku podejmując skandaliczne interwencje w obozie uchodźców z Iranu w Ashraf właśnie czynią to w taki, a nie w inny sposób? Wydaje mi się, że warto bardzo mocno to podkreślać, zwłaszcza, że władze Iraku otrzymują pomoc finansową od Unii Europejskiej, którą potem często wykorzystują